Wenn Sie sich gegen die Anordnung des Präsidenten wenden möchten, dann können Sie das tun, darüber wird dann auch entschieden. Aber so lange bitte ich Sie auch, sie zu beachten.